Señor Presidente, cerramos un año en el que ha habido un poquito más de coherencia, bastante diálogo interinstitucional y cooperación con los actores sociales. Un año en el que el Parlamento ha tenido posiciones consistentes de cara a las cumbres internacionales. Pero en diciembre tenemos más problemas que en enero tenemos más crisis, de desarrollo, crisis humanitarias, conflictos que requieren una respuesta todavía más ambiciosa que al comenzar el año. No seríamos generosos con lo que hemos hecho este año si no aprovecháramos el impulso para responder a estos retos con determinación y el primero de estos retos es cumplir nuestro compromiso de dedicar el 0,7 de nuestra riqueza a apoyar a aquellos que a duras penas